Señora presidenta, señorías, la extrema izquierda, de nuevo, nos trae aquí un debate en el que estamos todos esencialmente de acuerdo, y es que estamos en contra de la violencia contra cualquier persona. Pero, aprovechando ese consenso racional, nos querrán hacer pasar por el aro de sus prejuicios y sus propios resentimientos. Nada dice la izquierda del antisemitismo y el anticatolicismo, o del odio que destilan en sus propias intervenciones en este Parlamento hacia quienes no piensan como ellos. Ayer mismo, en España, un diario que ustedes conocerán El País convertido en instrumento de propaganda, llevaba un artículo que decía la heterosexualidad es peligrosa y su autor reclamaba que las mujeres llevasen armas para enfrentarse a los varones.

¿Por qué, a ustedes, solo hay un odio que les interesa y otros odios que no les interesan?

¿Tiene algo que decir la izquierda de la criminalización general del varón en Europa? Miren, yo estoy de acuerdo en combatir los discursos del odio. Pero todos, no solo los que ustedes nos vayan a imponer. La izquierda no nos puede decir a los europeos qué debemos pensar o cómo debemos vivir.